Die Aussprache heute Abend ist, wie ich denke, wesentlich ehrlicher als der vorliegende Bericht. Es herrscht hier ja weitestgehend Übereinstimmung, dass wir gerne die besten Leute hier herbringen wollen, sie einladen wollen, gerade um das demografische Defizit auszugleichen in diesen Bereichen, aber im Bericht lese ich dann, diese Maßnahmen sollten die Verbreitung von Wissen fördern, damit beide Parteien davon profitieren und nicht die fähigsten Köpfe aus den Herkunftsdrittstaaten abwandern.

Aber das Problem dabei ist natürlich, dass man einerseits nach draußen so tut, als ob man niemanden hereinholen will, unter Berufung auf entsprechende elitäre Qualifikationen, nach innen aber und davor möchte ich Sie ausdrücklich warnen, werte Kolleginnen und Kollegen so tut, als ob sowieso jeder willkommen sei. Das birgt genau die Gefahr, dass diese im Prinzip sinnvollen Maßnahmen missverstanden werden als neues Einfallstor für unkontrollierte Einwanderung. Das öffnet wieder noch mehr Platz für diejenigen, von denen wir immer sagen, die spielen mit den Gefahren und den Ängsten.

Das ist unter dem Strich ein gefährlicher Bericht!